Hvala lepa, za podane obrazložitve, spoštovana ministrica, minister, pa vendarle, jaz se zahvaljujem ministrici za dodatna pojasnila v povezavi z evidencami centrov za socialno delo in upravnih enot, ampak jaz bi vendarle želela odgovor na svoje vprašanje - kakšne ukrepe in kdaj namerava vaše ministrstvo pripraviti, zato da se takšne anomalije v praksi več ne bodo dogajale? Kajti če se, potem evidence pač ne zadostujejo, ne? Potrebni so kakšni dodatni ukrepi. Gre se tudi štipendije - pri nas se izplačujejo zgolj na status šolajočega v Republiki Sloveniji, zato pa se žal dogaja, da se štipendije, izplačujejo tudi, štipendistom oziroma prejemnikom, ki v bistvu v Sloveniji tudi, nekateri ne prebivajo. Kar se pa tiče odgovora, spoštovani minister, jaz se strinjam, da migracije so, bodo, ampak, vendarle, tukaj gre za nekakšne fiktivne prijave in za zlorabe socialnih transferov. Zdaj, dejstvo je, da s spremembo zakonodaje smo vzpostavili nekakšne vzvode oziroma mehanizme, da bi upravne enote, so na ta način postale prekrškovni organ, s tem pa pridobila nekakšna dodatna, pooblastila, da lahko ugotavljajo dejansko stanje na terenu. Zato bi vendarle želela vaš odgovor, kaj boste storili, da se bo to področje uredilo? Da spremembe zakonodaje, ki določajo postopanje uradnih organov tujce z namenom preprečitve fiktivnih prijav prebivališč tujcev, v praksi se ne bodo več izvajale. Namreč menim, da je potrebno z dodatnimi pooblastili zagotoviti tudi dodatne kadrovske okrepitve, da se bo učinkovit nadzor lahko izvajal tudi v praksi. Torej me zanima, ali jih boste zagotovili ali vsaj predlagali dodatne kadrovske okrepitve pri nadzoru fiktivnih prijav prebivališč, do kdaj in v kolikšni meri. Hvala.